Señora Presidenta, tengo a la investigación y a su fomento por uno de los pilares de la construcción europea. De ahí mi satisfacción por este programa y por la forma en que se ha elaborado y conducido.

Dos notas críticas quiero, empero, añadir en primer lugar, lamento que las humanidades y las ciencias sociales no tengan un lugar más destacado y que la investigación individual —no la que se produce en equipos— sea tan poco valorada. Si aquí viniera Rousseau con su Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres no obtendría apoyo porque ni tendría equipo ni su trabajo aportaría valor alguno a la industria o a la economía. Y lo mismo le hubiera ocurrido a Kant con su Crítica de la razón pura En segundo lugar, creo que la próxima legislatura será buen momento para crear una comisión parlamentaria específica destinada a la investigación. Esta idea de juntarla a la energía, a la industria, etc. es extraordinariamente desafortunada, porque de igual forma podría incluirse o vincularse a la agricultura o al medio ambiente.